Madame la Présidente, la Commission se félicite de l'accord politique intervenu sur EMIR, mais souhaite que le procès verbal mentionne ses objections juridiques concernant l'une des dispositions du texte.

Les considérants standard sur les avis d'experts contenus dans les protocoles d'accord convenus entre les trois institutions reflètent cette interprétation.